Vidite kako gospodin Timmermans, koji je imao sreću živjeti s druge strane, shvaća i prihvaća nasljeđe koje se dogodilo u Europi, a vidite koliko smo sretni mi koji možemo danas živjeti u ujedinjenoj Europi bez totalitarizama. Ali smatramo da su razotkrivanje istine, osuda kršenja temeljnih ljudskih prava, zadovoljština žrtvama i njihovim obiteljima preduvjeti odgovornog suočavanja s prošlošću. Naša europska pučka obitelj prihvatila je opće civilizacijsko nasljeđe i vrijednosti Europske unije. Smatramo se odgovornima podsjećati i danas na to kako europsko društvo svoju budućnost gradi u skladu s europskom osudom svih fašističkih, komunističkih i totalitarnih sustava koji su u cijeloj Europi kroz proteklo stoljeće prouzročili tragična stradanja, progone, likvidacije političkih neistomišljenika. I moja domovina Hrvatska, kao članica Europske unije, neupitan je dio europskog civilizacijskog kruga i nema alternative procesu suočavanja s prošlošću koju su prošle i druge države članice, svojedobno pripadnice istočnoeuropskog komunističkog bloka. To je nužan proces u razotkrivanju istine. Naš zajednički dug čitavom europskom naraštaju, a osobito mladima, jest da na temelju međusobnog uvažavanja i poštivanja univerzalnih humanističkih vrijednosti otvorimo put budućnosti bez društvenih podjela. Ne smijemo dopustiti da se pojavom radikalizma i populizma u Europi dovedemo u stanje gdje sustav postaje dovoljno slab, kada ekstremisti vrlo naglo mogu ući u središte i tamo gdje ih nitko ne očekuje.